Hvala. Vem, kaj je cimer. Nenazadnje sem jih skozi študijska leta veliko imel in moram reči, da so to bili eni najlepših del mojega življenja. Kaj pa ste rekli za, da je da je, se dekan tako odločil, odločil se je zato, ker je omejen s financami in mu je dejansko bilo lažje, da preko različnih pogodb zaposli nekega profesorja, kot pa da redno zaposli mladega človeka, ki ima voljo delati na raziskovalnem področju.